virðulegi forseti ég hef rætt hér í ræðum einmitt eignarhald á bönkunum og þeirri staðreynd að bankarnir voru einkavæddir á ný nú hjá þessari ríkisstjórn

það er vegna þess að eignarhald á arionbanka og íslandsbanka liggur ekki fyrir við vitum ekki hverjir það eru það er alveg rétt sem hæstvirtur fjármálaráðherra segir að þetta séu erlendir kröfuhafar einhverjir innlendir aðilar lífeyrissjóðir en hverjir hverir eru það og hverjir munu eignast bankana það er að mínu mati rangt að halda því fram að íslenska ríkið hafi ekki tekið eignarhaldið fullkomlega til sín eins og hæstvirtur fjármálaráðherra hélt hér fram núna rétt áðan landsbankinn er að meiri hluta í dag í eigu íslenska ríkisins þannig er það það verður ákvörðun íslenska ríkisins hæstvirtur fjármálaráðherra meðal annarra að taka ákvörðun um að einkavæða hann á ný það er það sem ég er að benda á að þegar menn gagnrýna réttilega einkavæðinguna sem fór fram tvö þúsund og tvö gleyma reyndar vísvitandi að minnast á það að íslandsbanki var ekki einkavæddur að ég tel verða menn að fara yfir þessa umræðu af hófsemi og útskýra það er rétt að fjármálaeftirlitið hefur lagt blessun sína yfir eignarhaldið við skulum hafa það í huga að eignarhaldið á sínum tíma var blessað af hinum og þessum ríkisendurskoðun tók einkavæðinguna út en það sjá það allir í dag að þessum stofnunum urðu á mistök við skulum ekki ganga svo langt í dag að halda því fram að þessar stofnanir og við sem hér erum á alþingi séum óskeikulir